Barbaria cu care a fost ucis este elocventă pentru starea drepturilor omului în Congo, o țară în care se intensifică actele de tortură, relele tratamente, arestările arbitrare, violențele sociale și alte execuții brutale. De aceea, consider că diplomația Uniunii Europene trebuie să insiste ca autoritățile congoleze să asigure o anchetă independentă, credibilă și transparentă, care să ducă la identificarea și aducerea în fața justiției a celor vinovați. Guvernul congolez este primul chemat să combată impunitatea care favorizează încălcările drepturilor omului, într o țară în care războiul civil reprezintă un cadru prielnic pentru masacre, violuri în masă și alte atrocități.